La résolution qui nous est soumise aujourd'hui porte sur les enjeux des relations entre les universités et les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du fameux processus de Bologne. Un énorme travail a été fait dans les deux commissions qui ont examiné ce texte et beaucoup d'améliorations ont été apportées par rapport au texte initial pour tenir compte des enjeux réels de ce dossier. Nous cherchons tous et toutes à comprendre les aspirations de notre jeunesse. Nous avons tous et toutes comme préoccupations de donner aux jeunes les meilleures armes pour leur permettre de trouver un emploi. Le taux de chômage des jeunes est effectivement insupportable. Mais faut il pour autant ne voir dans l'université qu'une machine apte à répondre, d'abord et avant tout, aux seuls besoins des entreprises et du monde des affaires, comme le dit encore la résolution dans certains paragraphes?

Non, la richesse de nos universités est aussi de former un nombre croissant d'étudiants à des savoirs intellectuels riches et diversifiés, et pas seulement de leur faire acquérir des compétences professionnelles. C'est là qu'est la vraie clé de la mobilité tout au long de la vie. Dans de nombreux pays en Europe, des incompréhensions se développent dans le monde universitaire.